En effet, il prévoit un débat sur la situation au Yémen et au Bahreïn, qui a été étendu à la Syrie et à l'Égypte. Ces questions sont très importantes mais elles visent des États sur lesquels nous n'avons pas prise directement. Or, en notre nom, Monsieur le Président, à l'heure actuelle, les forces armées des États européens encadrées par l'OTAN continuent de tuer en Libye les derniers partisans de l'ancien régime, très loin du mandat qui a été donné par l'Organisation des Nations unies. Je ne sais pas combien de victimes à l'heure actuelle les bombes européennes font à Syrte ou dans les environs, et il me semble que nous devrions nous saisir de la question.